virðulega frú forseti að mínu mati fá börn of stutta samveru með foreldrum sínum fyrstu mánuði eftir fæðingu eða sextíu og níu mánuði eftir samsetningu fjölskyldna þeirra börnin fá að mínu mati of lítinn tíma með foreldrum sínum áður en foreldrarnir þurfa að fara aftur út að vinna flestir fullan vinnudag og gott betur til að ná endum fjölskyldunnar saman á þessum tíma eru börnin að taka gríðarleg þroskastökk byrja að sitja borða venjulegan mat standa upp skríða og sum jafnvel taka fyrstu skrefin

grunntengsl barna við foreldra sína og á þeirri reynslu byggja börnin tengsl sín til framtíðar og alla tengslamyndun það er mín einlæga skoðun að lengja beri fæðingarorlofið í skrefum þar til það hefur náð allt að átján mánaða samveru foreldra og barns virðulegi forseti eins og ég kom hér inn á er fæðingarorlof hér sextíu og níu mánuðir eftir því hvernig samsetning fjölskyldna er í samanburðarlöndum eða á hinum norðurlöndunum er fæðingarorlofið yfirleitt lengra eða sem nemur allt að sextíu og átta vikum í svíþjóð í danmörku er það fimmtíu og tvær vikur í finnlandi getur það orðið allt að fjörutíu og

það er og við þekkjum það að hér er töluvert bil og getur liðið töluverður tími þangað til fæðingarorlofi lýkur og þangað til vist á leikskóla hefst þarna tel ég að það liggi ákveðin hætta bæði hvað varðar markmið laganna um jafnrétti þar sem hætt er við að þetta tímabil vinni gegn markmiðum laganna hvað jafnréttisþáttinn varðar vegna þess að það er hætt við því að ef ekki fæst inni og það hefur verið töluvert erfitt nú orðið að fá inni hjá dagmæðrum og fá dagvistunarúrræði fyrir börn á þessum aldri upp að leikskólaaldri frá lokum fæðingarorlofs og upp að leikskólaaldri þarna er hætt við miðað við hvernig samfélag okkar er upp byggt að það verði konurnar sem brúi þetta bil þangað til leikskólinn hefst þannig að það er mín skoðun að við verðum að skoða þetta vel því hef ég lagt fram eftirfarandi fyrirspurn til hæstvirts félagsmálaráðherra fyrstu telur ráðherra að til greina komi að lengja fæðingarorlof enn frekar til dæmis í tólf mánuði þar sem móðir fengi fimm mánuði faðir fimm mánuði og sameiginlega fengju foreldrar tvo mánuði annar hver yrði útgjaldaauki fæðingarorlofssjóðs við slíka framkvæmd þriðji hver er núverandi kostnaður ríkis og sveitarfélaga vegna dagvistunarúrræða fyrir börn að tólf mánaða aldri